Das neue Parlament und auch die in Kürze startende neue Kommission haben mit Sicherheit zu Recht Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltschutz zur Priorität erklärt.

Dabei kann man auf der Arbeit der Parlamentarier des letzten Parlaments und auch der Juncker Kommission aufbauen. Wir stehen nicht am Anfang der Europäisierung von Nachhaltigkeits und Klimaschutzpolitik und der Entwicklung gemeinsamer Regeln, Standards und Förderinstrumente dafür.